Voorzitter, ik zal het iets korter houden, want op dit moment speelt Nederland nog tegen Uruguay.

Even naar deze richtlijn. Zij is ongelooflijk belangrijk voor de luchtkwaliteit voor alle inwoners van Europa.

Ik ben blij dat mijn collega Davies zijn eigen lidstaat, zijn eigen regering aanhaalt, want het was een van de regeringen die continu elke aanscherping van deze wet tegenhielden. Dat zorgt ervoor dat op dit moment bijvoorbeeld drie vieze kolencentrales in Engeland meer luchtverontreiniging veroorzaken in Nederland, dan de 11 Nederlandse centrales. Het geeft heel erg duidelijk aan hoezeer er een ongelijk speelveld is, als het gaat om luchtkwaliteit en de wijze waarop we de industrieën aanpakken.

Andere landen, zoals Italië en het Verenigd Koninkrijk, hebben dat jarenlang niet gedaan. Dat er een aanscherping van deze wetgeving nodig was, is ongelooflijk duidelijk en het doet mij dus ook pijn om te zien dat met name Italië en het Verenigd Koninkrijk in de Raad ongelooflijk vaak verbeteringen hebben tegengehouden.

Dus uiteindelijk zullen wij als Groenen voor deze wetgeving stemmen, maar met pijn in het hart, omdat het met zo veel moeite ging.

We krijgen een gelijk speelveld, we krijgen schone lucht, dat is iets om voor te stemmen, maar het proces is teleurstellend. Een aantal lidstaten stelt teleur, maar we gaan uiteindelijk vooruit. Ik denk dat nu de wedstrijd wel voorbij is en dat Nederland ook nog naar de finale is.